Er hat gesagt, er hat Englisch gesprochen, um uns die Interpretationskosten zu ersparen.

Ich habe selten eine Rede eines Gastes gehört, die so unterschiedliche Botschaften hatte, aber sozusagen für alle Teile dieses Hauses etwas dabei hatte. Herzlichen Dank für Ihre wunderbare Rede, und wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Ambitionen in der Tschechischen Republik! Wir brauchen Ihr Land. Das ist eines der wichtigen Länder in der Europäischen Union, weil die Tschechische Republik ein kritisches Land ist, aber wie wir wissen mit Ihnen als Präsident ein pro europäisches Land. Ob das tschechische Bier das beste ist, das werden wir einer umfassenden Debatte im Europäischen Parlament unterwerfen.